Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, plusieurs éléments ont été évoqués, mais l'utilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation m'inspire deux sentiments. Tout d'abord, je me réjouis de son existence. Les travailleurs européens doivent savoir que l'Europe est à leurs côtés dans les moments difficiles tels que nous en traversons actuellement.

Tout d'abord, son succès traduit une situation économique difficile en Europe, avec les conséquences sociales que l'on sait. Ensuite, la cohérence du Fonds avec d'autres instruments d'aide a été remise en question dans le cas de Dell. Sur ce sujet, j'apporte mon plein soutien aux propos tenus précédemment par ma camarade Pervenche Berès. Enfin, sur le plan budgétaire, les crédits de paiement pour exécuter les attributions de ce Fonds doivent être transférés depuis d'autres postes budgétaires et, à ma connaissance, systématiquement du Fonds social européen.

En conclusion, j'invite à une réflexion sur le financement de FEM et je perçois une ouverture de la Commission, si ce n'est pour lui attribuer directement une base budgétaire pleine et entière à l'égal des autres fonds, au moins pour qu'il ne soit plus exclusivement financé sur le dos des fonds structurels sociaux.